Monsieur le Président, les 500 millions de citoyens de l'Union européenne que nous sommes aujourd'hui représentent encore 8 de la population mondiale.

Il me semble que la Chine, aujourd'hui, emploie des vice ministres additionnels rien que pour recevoir tous ces grands ministres européens qui viennent quémander à Pékin des faveurs et des accords bilatéraux.

Les contributions des États membres représentent un quarantième de leurs dépenses nationales.

Qu'à cela ne tienne! Mais arrêtons de nous lamenter sur 2,5 de la dépense publique avec laquelle nous sommes supposés entretenir tout l'appareil nécessaire pour mettre en œuvre la stratégie 2020 et pour répondre à tout ce qui nous a été légué comme compétences et attributions par le traité de

Ce n'est pas nous qui avons inventé tout cela.